Pani przewodnicząca! Przyjęcie tak oczekiwanego traktatu lizbońskiego mamy już za sobą. Zapewne nastąpi wzmocnienie i usprawnienie Unii Europejskiej w przyszłości. Na dziś jego wprowadzenie wymaga szeregu decyzji kompetencyjnych, personalnych, a przede wszystkim ustalenia formuły współpracy między nowymi przywódcami liderami, którzy powinni wprowadzić w życie nową wizję Europy. Sprawy traktatowe nie mogą przesłaniać nam bieżących problemów, tj. aktywnej walki z kryzysem gospodarczym, przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia czy porządkowania nadzoru nad instytucjami finansowymi. Porozumienie w Kopenhadze jest ważne i potrzebne, ale czas kryzysu nie jest dobrym momentem do decyzji, ile które państwa i organizacje międzynarodowe przeznaczą środków finansowych na ten cel, jakie podejmą zobowiązania.